Mais vous aggravez votre cas, Madame Foster. C'est un grave problème si on prend les données personnelles des citoyens sans qu'eux mêmes puissent encore moins les contrôler puisqu'ils ne sont même pas au courant.